Die Europäische Kommission hat einen starken Bericht vorgelegt und gefordert, dass wir eine gemeinsamere Aufsicht der europäischen Finanzmärkte bekommen. Das Europäische Parlament hat mit der Mehrheit von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen starke Vorschläge vorgelegt, wie wir da noch weiterkommen, gerade auch im Hinblick auf Verbraucherschutz, Geldwäsche und nachhaltige Finanzmärkte.

Aber es gehört zur traurigen Realität, dass die Mitgliedstaaten beim Thema Bankenunion und Kapitalmarktunion davon sonntags reden, aber werktags das Gegenteil betreiben. Und deshalb ist es auch so, dass die internen Entscheidungsstrukturen nach wie vor nicht europäisch genug sind und wir deshalb immer noch einen langen Weg haben zu einer echten Kapitalmarktunion. Es ist ganz bitter, dass die deutsche Bundesregierung hier auf der falschen Seite stand.